nie mogą być prowadzone w oderwaniu od realiów ekonomicznych i społecznych.

Uważam, że powinniśmy w swoich działaniach i pracach brać to pod uwagę, ponieważ kryzys ekonomiczny, który jest naszym udziałem, wymaga wzrostu, a wzrost nie może być posiągany na przekór racjonalnym przesłankom i argumentom. Ponadto w konsekwencji prowadzi do problemów społecznych, a te mogą w przyszłości uniemożliwić.